Señor presidente. Señor Sánchez, esperaba al menos que aquí hoy, en Europa, en un discurso que ha durado treinta y siete minutos, dedicara al menos diez segundos para referirse a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, entre ellas Canarias. Vuelve a decepcionar. Nos habla del futuro de Europa, pero el futuro Europa va ligado necesariamente al futuro de las RUP, unas regiones reconocidas en el propio Tratado, lejanas y con características peculiares, que necesitan de todo el apoyo. Yo sé que para usted Canarias no es más que un destino turístico donde pasar el fin de año. Pero para este Parlamento y para la Unión Europea, las RUP son mucho más que eso son una oportunidad y un ejemplo de lo que debe ser la política de integración, de cohesión y de solidaridad. El presidente Tajani ha manifestado reiteradas veces que las regiones ultraperiféricas son ultraimportantes. Y es verdad. Confío en que, tras su paso por este Parlamento, también lo sean para usted. Cumpla con Canarias. Cumpla con los convenios pendientes. Defienda los intereses de las RUP y no tenga duda de que, desde aquí, desde el corazón de Europa, va a tener todo nuestro apoyo.